Die Paradise Papers zeigen erneut auf, wie Steuervermeidungsstrategien von prominenten Politikern und multinationalen Konzernen aussehen, und es finden sich diesmal sehr prominente Namen auf der Liste, vom US Minister Wilbur Ross über den kanadischen Premierminister bis zu Königin Elisabeth II.

Konzerne hingegen hinterziehen keine Steuern, sie optimieren ihre Veranlagung mittels Lizenzgebühren, Markenrechten, Patentboxen oder interner Verrechnungspreise alles ganz legal mit dem Ziel, die Steuerlast zu minimieren.

In beiden Bereichen sind in den letzten eineinhalb Jahren große Fortschritte erzielt worden es haben sich mehr als hundert Staaten dazu verpflichtet, Informationen über Finanzkonten auszutauschen. Es gibt eine länderspezifische Berichterstattung, es gibt einen Maßnahmenkatalog gegen Steuervermeidung, und es gibt den BEPS Aktionsplan der OECD. Damit aber nicht genug Es wird auch eine Liste wirtschaftlich Berechtigter an Stiftungen geben, eine schwarze Liste nicht kooperativer Steuergebiete, Sanktionen für Vermittler und einen stärkeren Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten.